ne soit prise à son encontre. L'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales va dans le même sens. La charte pour une bonne administration, que nous avons votée, le précise explicitement. Je m'adresse à mes collègues et à vous même. Indépendamment des différences politiques qui nous opposent, est il décent de laisser une telle situation perdurer au sein d'une administration dont je vois, depuis 30 ans maintenant, l'arbitraire se développer progressivement au détriment des droits des parlementaires, sans que les questeurs et le Bureau y pallient de quelque façon que ce soit? Est il convenable qu'un député se trouve dans ma situation, qui est aussi celle de plusieurs personnes sur ces bancs, sans que le Secrétaire général, en véritable concussionnaire, ni les instances de ce Parlement, ne daignent l'entendre?